Il successo della gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea si basa anche su politiche di accoglienza e integrazione efficaci. Politiche che siano attuate solidalmente nel pieno rispetto delle disposizioni sancite dall'articolo 80 del trattato. Per tale ragione, abbiamo ripristinato la voce dell'integrazione all'interno di questo Fondo, convinti che solo attraverso una gestione olistica del fenomeno migratorio sarà possibile far fronte alle priorità stabilite dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione e ribadite dalla risoluzione del Parlamento europeo nell'aprile del 2016. Il sistema di asilo comune deve essere riformato in maniera più equa ed efficace anche rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili, come i minori e le donne, sostenendo strategie di integrazione e politiche più efficaci in materia di immigrazione legale, creando vie d'accesso sicure